Specii politice, socialismul cleptocratic, teoria și practica noului curent includ contestarea unor decizii definitive ale justiției în procese de corupție, distribuirea resurselor publice exclusiv clientelei de partid, solidarizarea cu colegii socialiști trimiși în judecată, refuzul ridicării imunității parlamentare în cazuri de corupție, menținerea în guvern a unor miniștri condamnați sau incompatibili, banalizarea luării de mită, definirea unei impunități absolute pentru politicienii votați cu o largă majoritate, amenințarea substituirii executivului puterii judecătorești, dirijarea majorității parlamentare împotriva Președintelui care a protejat independența procurorilor și judecătorilor, intimidarea jurnaliștilor care anchetează cazuri de corupție. Guvernul socialist de la București a călcat în picioare principiile bunei guvernări și amenință statul de drept din România. Îi cer lui Martin Schultz, susținător deschis al premierului român, să denunțe socialismul cleptocratic și să se alăture celor care cer demisia lui Ponta.